La situazione è ulteriormente peggiorata a causa della crisi economica. Come se ciò non bastasse, i paesi conservatori stanno approfittando di questa situazione per erodere diritti fondamentali delle donne, ne è un esempio la questione dell'aborto in Spagna. Ci preme sottolineare che la direttiva sul congedo di maternità è bloccata dal 2010 dal Consiglio. Molte donne e giovani donne sono costrette a emigrare dai propri paesi alla ricerca di una vita migliore. Purtroppo, la mancata votazione delle raccomandazioni di oggi su indipendenza economica, parità retributiva, lotta agli stereotipi sessisti, lotta alle violenze sulle donne, parità nel processo decisionale, parità dei diritti e di opportunità nella vita economica, sociale, politica e culturale, rappresentano diritti importanti e irrinunciabili, non solo per le donne in quanto tali, ma in quanto esseri umani. Il mancato voto del Parlamento oggi è stata una grave lesione di tutti questi diritti e io credo che questo voto non faccia onore alla nostra Istituzione!